Mélyen érint, hogy ezen a mai, számára ünnepi napon is a szíve a hazájában, Olaszországban van, és együtt érez a mai földrengés miatt szenvedőkkel. A tegnapi elnökválasztási napnak kétségtelenül volt egy másik győztese is Helga Stevens képviselőtársnőnk személyében, aki szintén jelölt volt, és fergeteges beszédében volt egy olyan jelmondat, amelyet a máltai elnökség figyelmébe ajánlok, azt ajánlva, hogy nekik is legyen valami hasonló a jelmondatuk. Azt mondta Stevens asszony, hogy lehet, hogy siketként születtem, de nagyon jó képességem van arra, hogy meghalljam az emberek hangját. Arra kérem Önöket, vállalják azt a küldetést a következő fél évben, hogy tanítsák meg az európai politikusokat végre meghallani az európai emberek hangját.

Hallják meg végre a valódi emberek valódi történeteit Európában, az úgymond őslakosokét, akiknek az életét teljes mértékben felforgatta a tömeges bevándorlás, különös tekintettel is a nőkre, akiknek az életének a részévé vált a bűncselekményektől való mindennapi megalapozott félelem.

új tagállamoknak a hangját is, részben Önök is ugye ide tartoznak, elegük van abból például a magyar embereknek, hogy több mint tíz éve léptünk be az Európai Unióba, és még mindig négy ötszörös jövedelmi különbségek vannak, például Magyarország és Ausztria között.

Fogadja be végre az Európai Unió egyenjogú tagállamként a volt szocialista országokat, és legyen egyenlő méltósága a magyar embereknek a nyugati emberekkel, és hasonló jövedelmi viszonyai, hasonló életszínvonala.